Señor Presidente, aprovechamiento de sus influencias para dar el visto bueno a una mina de uranio en Salamanca

Dos testigos de la investigación por corrupción política conocida como caso Acuamed han señalado al señor Arias Cañete como presunto responsable. Y, por último, votó favorablemente a una polémica amnistía fiscal cuando existía conflicto de intereses de su persona. Son las sospechas que a día de hoy envuelven a nuestro Comisario de Acción Climática y Energía, y el Parlamento Europeo es responsable si no actúa ante esta situación, como también será responsable la gran coalición de populares y socialistas europeos que permitió este nombramiento mercadeado junto con otros nombramientos de la Cámara.

no hemos decidido estos casos de presunta corrupción─ si no se acepta, será triste que el Partido Popular esté exportando un modelo de corrupción también a Europa. El modelo de un partido que ha recibido financiación ilegal durante años en España.

El Comisario debería defender los intereses de los europeos y europeas y debería comparecer en esta Cámara dando sus explicaciones si no quiere seguir dañando la confianza de la ciudadanía en las propias instituciones europeas.